Durch die Gestaltung aller drei Säulen haben wir dieses mit Leben gefüllt.

Meine Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen heute das Trilogergebnis vorstellen Was haben wir konkret erreicht?

Das Parlament hat sich dafür eingesetzt, eine Balance zwischen Flexibilität und vergleichbaren Verbuchungsregeln für die 28 Mitgliedstaaten zu finden. Und da stellt sich die Frage Wie sieht so eine Balance aus? Ich bin überzeugt, dass wir es geschafft haben, die Bioökonomie also Holz für Häuserbau, Möbel und Bioenergy zu stärken, aber gleichzeitig haben wir einen Vergleichswert gefunden, anhand dessen die Auswirkungen auf das Klima gemessen werden können, den sogenannten Referenzwert für Wälder Wichtig ist mir persönlich zu betonen, dass die Vorgaben an die Mitgliedstaaten direkt und nicht an die Waldbesitzer gerichtet sind. Nur so ist ein aktives und nachhaltig angelegtes Forstmanagement möglich. Das ist gleichzeitig gut für den Wald, für das Klima und nicht zuletzt auch für den Forstwirt. Gerade durch weitsichtige und verantwortungsvolle Bewirtschaftung sind unsere Wälder in den letzten 25 Jahren um eine Fläche, die so groß ist wie Portugal das sind immerhin neun Millionen Hektar gewachsen. Ein weiterer Erfolg ist, das spätestens ab dem Jahr 2026 bewirtschaftete Feuchtgebiete in das Verbuchungssystem für die Mitgliedstaaten einbezogen werden. Dies ist vor allem unter Berücksichtigung der gewaltigen Mengen an CO2, die dort gespeichert sind, zu sehen.

Trotz allem, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich davon überzeugt, dass wir im Trilog einen ausgewogenen und ambitionierten Kompromiss erzielt haben. Im LULUCF Bereich gibt es kein Reduzierungspotenzial sondern im Gegenteil gewaltiges Potenzial gegen den Klimawandel. Insgesamt nehmen unsere Wälder

Diese Leistung ist absolut positiv, großartig und muss entsprechend gestärkt werden. Mit dieser Gesetzgebung setzen wir ein Signal Wir wollen, dass unsere Wälder in Europa weiterhin nachhaltig und weitsichtig bewirtschaftet werden und dass dies auch wertgeschätzt wird. Wir wollen weiterhin eine starke Forstwirtschaft in Europa halten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, stimmen Sie am Mittwoch für diese Verordnung, denn der Klimawandel und der Beitrag des Waldes gehen uns alle an. Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Kinder.